Pour ma part, si le budget est un équilibre subtil, je regrette l'absence de prise en considération, par les États membres, de signaux politiques forts en direction, justement, des personnes en difficulté. On avait souhaité, dans le cadre du plan d'aide aux plus démunis, apporter un supplément de financement qui, malheureusement, n'a pas été retenu.